Nous n'aboutissons pas. Outre cette inefficacité des textes législatifs, nous nous heurtons à une incohérence entre les investissements faits dans la formation et la réalité du salaire des femmes dans le monde du travail. Les conséquences sont désastreuses les femmes sont pauvres, les femmes retraitées sont beaucoup plus pauvres que les hommes, les femmes quittent le travail et si vous ajoutez à cela les carrières plates des femmes, il ne nous reste plus que le recours législatif. C'est à cela que nous allons engager toutes les femmes d'Europe recourir contre ces inégalités auprès de la Cour de justice européenne.